Signor Presidente, onorevoli colleghi, separare le banche tradizionali dalle banche d'affari è fondamentale e questo all'insegna della trasparenza e soprattutto per evitare derive speculative. Alla luce del caso del Monte dei Paschi di Siena, ho più volte ribadito che occorre tolleranza zero nei confronti di operazioni finanziarie ad alto rischio e senza garanzie di trasparenza e responsabilità. Soprattutto è giusto ricordare che non possono più essere i contribuenti, i cittadini a pagare il costo dei debiti o delle operazioni fallimentari delle banche.